Estamos hablando de dinero. Pero para ello se tienen que comprometer a respetar los derechos humanos, laborales, ambientales y, también, la buena gobernanza. La Comisión decidió, mediante acto delegado, incluir a diez países, diez países muy diferentes que no entendimos por qué no se podían tratar individualmente, dadas las diferencias que existen entre ellos. Pero ahora hay un nuevo sistema, hay una tarjeta por puntos —ha dicho ahora la Comisión. La verdad es que no entendemos por qué la Comisión improvisa de esta manera. Porque no sabemos cómo se va a controlar, cómo se va a evaluar, cuáles van a ser las sanciones, cuáles van a ser las medidas de reacción inmediata ante la violación de los derechos humanos o problemas de seguridad laboral, que son frecuentes en algunos países ―como se ha recordado aquí―, ni cuál es el papel del Parlamento. El propio Comisario ha dicho esta noche Se podría consultar. El problema del SPG es un tema de condicionalidad, un tema de mejora de la situación económica de un país para que se desarrolle. No lo transformemos en un negocio, porque podría ser contrario para los propios países y también para la Unión Europea.